Solo en nuestra vecindad tenemos conflictos interestatales, Estados fallidos, terrorismo, violaciones abiertas del Derecho internacional, guerras híbridas, etcétera.

La globalización nos ha hecho más interdependientes a todos.

Los europeos tenemos que ser activos en el plano internacional y juntos somos más fuertes que por separado. Necesitamos una política exterior europea cada vez más sólida, determinada y eficaz, que combine el poder blando con el llamado poder duro. Por todo ello, apoyo el informe del señor McAllister, que también recoge la necesidad de progresar precisamente en la política de seguridad y defensa común, en la que se centra precisamente el informe del señor Paşcu.

Pero, afortunadamente, también se refiere a las relaciones con América Latina, esos países que me gusta llamar aliados naturales de la Unión Europea. Termino con esto ojalá concluyan prontamente las negociaciones con Mercosur.